Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich to łącznik między obywatelami, to pochylenie się nad ich problemami, ale to również praca nad tym, aby instytucje unijne były bardziej transparentne.